Keďže za rozhodnutie sa považuje aj verejná listina, prijatím týchto pozmeňujúcich návrhov by štáty museli uznávať aj sobášne listy vydané v inom členskom štáte, a to aj v prípade, že ich vlastný právny systém obsahuje inú definíciu manželstva. Štáty si musia zachovať právomoc určiť, aký zväzok považujú za manželstvo.